frú forseti ég tók það fram varðandi hækkun launa og hækkun velferðarkerfisins að þetta var raunhækkun það er umfram verðlag þetta var raunverulega það sem fólkið fékk meira í vasann eftir að verðbólgan var tekin frá svo náttúrlega varð hrunið og þetta datt til baka þannig að menn eru núna komnir kannski sex ár aftur í tímann til að ná sömu stöðu en langt í frá að þeir séu búnir átján árum sem betur fer ég er ekkert að afneita stefnu sjálfstæðisflokksins mér finnst hún góð hún var góð og þetta sem menn tala um að ójöfnuður hafi aukist það var vegna þess að það voru fleiri sem stunduðu nám og það voru fleiri erlendir verkamenn sem fylltu lægstu tekjuhópana ég hugsa að ójöfnuðurinn ef það er tekið frá verði ekki slæmur eins og menn hafa sagt